Auch bei uns gab es eine interessante Debatte, die auch kontrovers war, was diese Verordnung angeht, aber die große Mehrheit ist auch der Meinung, dass wir morgen mit der Berichterstatterin abstimmen und ein klares Signal an die Kommission und den Rat geben. Herr Kommissar, ich glaube, Sie haben gesagt, wir haben einen Konsens. Wir haben bei neuartigen Lebensmitteln die Notwendigkeit einer Vorabgenehmigung, bevor sie auf den Markt kommen, und ich stimme auch ausdrücklich zu, dass wir ein zentrales Zulassungsverfahren brauchen, und nicht in 27 Mitgliedstaaten unterschiedliche Zulassungen machen. Das würde mit dem Binnenmarktgedanken und auch mit der Gleichartigkeit der Gesundheits und Lebensverhältnisse nicht übereinstimmen. Wir haben neue Technologien, die in den Lebensmittelmarkt eintreten das ist hier ja gesagt worden die Nanotechnologie, die GVO, und es ist die Linie dieses Hauses, dass wir vorsichtig sind, bevor wir nicht alle Daten kennen und sicher sein können, dass unsere Menschen in den Supermärkten auch ganz ungefährliche Lebensmittel

Ich hoffe, dass die Kommission nächste Woche bei ihrer Querschnittsdebatte über Nanomaterialien auch zu einer Definition kommt und vielleicht zu einer Regelung, so dass wir mehr Material in der Hand haben, wie wir mit Nanomaterialien umgehen sollen. Bei Klonfleisch ist ja vieles gesagt worden.